var lögð fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en fékkst ekki afgreidd og er því endurflutt með henni er lagt til að alþingi skipi sérstaka rannsóknarnefnd þriggja sérfræðinga sem falið verður það hlutverk að rannsaka embættisfærslur og ákvarðanir íslenskra stjórnvalda og samskipti þeirra við bresk og hollensk stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum landsbanka íslands h f á evrópska efnahagssvæðinu er þar átt við samskipti íslenskra stjórnvalda við bresk og hollensk stjórnvöld vegna innlánsreikninga landsbanka íslands í löndunum tveimur svokallaða icesave reikninga er nefndinni ætlað það hlutverk að leggja mat á hvort einstakir ráðherrar eða embættismenn á þeirra vegum hafi fylgt þeim lagareglum sem um störf þeirra gilda brotið starfsskyldur sínar eða gerst sekir um mistök eða vanrækslu í hagsmunagæslu fyrir íslenska ríkið og íslensku þjóðina og eftir atvikum leggja mat á hverjir beri á þeim ábyrgð í tillögunni er gert ráð fyrir að rannsóknarnefndin fái í hendur allar þær rannsóknarheimildir sem henni eru nauðsynlegar til þess að geta varpað skýru ljósi á rannsóknarefnið er lagt til að þær rannsóknarheimildir skuli verða hinar sömu og rannsóknarnefnd alþingis sem skipuð var á grundvelli laga númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða voru tryggðar í þeim lögum tillagan mælir fyrir um að nefndin skili alþingi sambærilegri skýrslu og rannsóknarnefnd alþingis undir formennsku páls hreinssonar skilaði þinginu hinn tólfta apríl tvö þúsund og tíu og að alþingi taki efni hennar og niðurstöður til sambærilegrar meðferðar á sínum vettvangi jafnframt að alþingi kjósi níu manna þingnefnd sem fjalla skuli um hana og móta tillögur að viðbrögðum alþingis við niðurstöðum hennar óumdeilt er að icesave málið varðar einhverja mestu þjóðarhagsmuni sem stjórnvöld hér á landi hafa þurft að takast á við og telja flutningsmenn tillögunnar fullt tilefni til að framganga íslenskra stjórnvalda og ákvarðanir þeirra sem lúta að icesave málinu verði rannsökuð af hálfu þeirrar nefndar sem lagt er til að skipuð verði í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis gefur að líta vandaða og ítarlega umfjöllun um það rannsóknarefni sem þeirri nefnd sem tillaga þessi mælir fyrir um að verði komið á fót er ætlað að fjalla um er þar meðal annars að finna umfjöllun um löggjöf um fjármálamarkaðinn og áhrif aðildar íslands að e e s tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta og ábyrgð á innlánum almennt og innlán fjármálastofnana í útibúum erlendis þótt sú umfjöllun muni án efa nýtast hinni nýju rannsóknarnefnd vel í störfum sínum þá snýr hún ekki nema að hluta að þeim atriðum sem sú rannsókn sem þessari tillögu er ætlað að hrinda í framkvæmd snýr að það er embættisfærslum ákvörðunum og samskiptum íslenskra stjórnvalda við bresk og hollensk stjórnvöld eftir hrun bankakerfisins helstu ástæður þess að þessi tillaga er nú lögð fram eru eftirfarandi í fyrsta lagi telja flutningsmenn tillögunnar ljóst að lánasamningar þeir sem íslensk stjórnvöld undirrituðu hinn fimmti júní tvö þúsund og níu og viðaukasamningarnir frá nítjándu október tvö þúsund og níu hafi strítt svo freklega gegn hagsmunum íslenska ríkisins að með undirritun sinni á þá hafi stjórnvöld gerst sek um mistök eða vanrækslu í hagsmunagæslu sinni fyrir íslenska ríkið og íslenska skattgreiðendur í öðru lagi telja flutningsmenn að með undirritun sinni á áðurnefnda samninga hafi ríkisstjórn íslands farið út fyrir það samningsumboð sem alþingi veitti henni með samþykkt þingsályktunar hinn fimmta desember tvö þúsund og átta þar sem ríkisstjórnin hafi með því ekki gætt hagsmuna íslenska ríkisins með þeim hætti sem henni bar né hafi hún í þeim samningum virt hin sameiginlegu viðmið sem ályktunin mælti fyrir um að skyldu vera forsenda og grundvöllur samningsniðurstöðu í þriðja lagi telja flutningsmenn mikilvægt að rannsakað verði hvort íslensk stjórnvöld hafi í samningaviðræðum við breta og hollendinga fallið frá lagalegum rétti íslenska ríkisins gagnvart viðsemjendum sínum og þeim kröfum sem framkomnar eru á hendur því og þar með skaðað hagsmuni íslenska ríkisins í fjórða lagi vísa flutningsmenn tillögu sinni til stuðnings til sautjánda kafla skýrslu rannsóknarnefndar alþingis þar fjallar nefndin um tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta og ábyrgð á innlánum almennt nefndin fjallar um efnislegt inntak og þýðingu tilskipunar evrópusambandsins númer níutíu og fjögur fjórtán e b um innstæðutryggingakerfi og túlkun fræðimanna á lagalegri þýðingu hennar sú umfjöllun sem þar birtist er að mati flutningsmanna samfelldur og kerfisbundinn lögfræðilegur rökstuðningur rannsóknarnefndarinnar fyrir því að samkvæmt tilskipuninni beri íslenska ríkinu engin lagaleg skylda til þess að ábyrgjast skuldir einkarekinna banka eða kröfur breskra og hollenskra stjórnvalda á hendur tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta í icesave málinu í fimmta lagi telja flutningsmenn tillögunnar að umfjöllun rannsóknarnefndar alþingis sérstaklega athyglisverða í ljósi þess að þrátt fyrir þau skýru sjónarmið sem nefndin teflir fram hafi íslensk stjórnvöld ekki síst núverandi ríkisstjórn engu að síður fallist á kröfur breskra og hollenskra stjórnvalda í icesave málinu það hafi núverandi ríkisstjórn gert í tvígang með undirritun sinni á lánasamninga og viðbótarlánasamninga það hafi hún jafnframt gert með því að leggja fram tvö frumvörp til laga á alþingi sem mæltu fyrir um að ríkisábyrgð vegna lánasamninganna yrði veitt án þess að hún hvíldi á lagalegri skuldbindingu íslenska ríkisins að mati flutningsmanna leiða ákvarðanir að fá ríkisábyrgð vegna þeirra lögfesta á alþingi til þess að rannsókn á þeim sé óumflýjanleg í sjötta lagi benda flutningsmenn tillögunnar á að fram hafa komið opinberar yfirlýsingar sem benda til þess að ráðherrar í ríkisstjórn íslands eða embættismenn á þeirra vegum hafi tekið ákvörðun um að undirrita icesave samningana við bresk og hollensk stjórnvöld um skuldbindingar sem allt bendir til að hafi verið íslenska ríkinu fjárhagslega ofviða þrátt fyrir að hafa haft vitneskju um það á þeim tíma hafi slíkar ákvarðanir hafi ekki notið stuðnings meiri hluta alþingismanna þær yfirlýsingar veiti sterkar vísbendingar um að ríkisstjórnina hafi skort umboð til þess að undirrita samningana en gert það engu að síður slíkt brjóti gegn þeim grundvallarreglum sem gilda um stjórnskipan landsins og ákvæðum íslenskra laga um fjárskuldbindingar á hendur ríkinu í sjöunda lagi má nefna það að gefnar hafa verið sérstakar yfirlýsingar hér á alþingi sem krefjast rannsóknar þar vil ég nefna að hinn þriðja júní tvö þúsund og níu spurði háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson hæstvirtur fjármálaráðherra að því hvort til stæði að undirrita samninga um icesave málið við breta og hollendinga hæstvirtur fjármálaráðherra svaraði þeirri spurningu neitandi og sagði að ekkert slíkt stæði til tveimur dögum síðar höfðu þessir samningar verið undirritaðir í áttunda lagi bendi ég á að nú hefur landsdómur verið kvaddur saman meiri hluti alþingis hefur ákveðið að ákæra geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra vegna aðkomu sinnar að icesave málinu sú ákæra byggir á sjónarmiðum sem áttu sér stað aðgerðum og embættisfærslum sem áttu sér stað fyrir bankahrun ég tel og flutningsmenn tillögunnar telja að fyrst ákveðið var að ganga þann veg þá verði að ganga hann til enda og rannsaka allt það sem gerst hefur eftir bankahrun allar þær ákvarðanir og embættisfærslur sem fyrir liggja eftir hrun bankanna og eftir ríkisstjórnarskipti eitt skuli yfir alla ganga því skuli þessi rannsókn fara fram sú afstaða flutningsmanna að sýnt hafi verið fram á með lögfræðilegum rökum að samkvæmt tilskipun evrópusambandsins um innstæðutryggingar beri íslenska ríkinu engin lagaleg skylda til þess að ábyrgjast kröfur breskra og hollenskra stjórnvalda á hendur tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta í icesave málinu felur ekki í sér að stjórnvöldum sé óheimilt að semja um lyktir icesave málsins hins vegar telja flutningsmenn eins og áður segir að með þeim samningum sem gerðir voru hafi íslensk stjórnvöld hvorki gætt hagsmuna íslenska ríkisins með þeim hætti sem þeim bar né hafi þau virt hin sameiginlegu viðmið sem þingsályktunin sem samþykkt var á alþingi hinn fimmta desember tvö þúsund og átta mælti fyrir um að skyldu vera forsenda og grundvöllur samningsniðurstöðu og þar með farið út fyrir það samningsumboð sem alþingi veitti þeim með samþykkt þingsályktunarinnar þegar af þessum ástæðum sem ég hef nú gert grein fyrir telja flutningsmenn mikilvægt að fram fari rannsókn á því hvort einstakir ráðherrar eða embættismenn á þeirra vegum hafi fylgt þeim lagareglum sem um störf þeirra gilda brotið starfsskyldur sínar en ekki síst hvort þeir hafi gerst sekir um mistök eða vanrækslu í hagsmunagæslu sinni fyrir íslenska ríkið þessari þingsályktun fylgir gríðarlega ítarleg greinargerð þar sem flestir þættir icesave málsins eru raktir þar er vikið að ályktun alþingis hinn fimmta desember tvö þúsund og átta farið yfir hins sameiginlegu viðmið sem samið var um gerð er grein fyrir áliti meiri hluta utanríkismálanefndar alþingis þann fimmta desember tvö þúsund og átta farið er yfir samningana við bresk og hollensk stjórnvöld og komist að þeirri niðurstöðu að niðurstaða þeirra samninga hafi verið í andstöðu viðhagsmuni íslensku þjóðarinnar fram kemur það álit flutningsmanna tillögunnar að íslendingar eigi ekki að bera hallann af löggjöf evrópusambandsins þó íslenska ríkið vilji ávallt standa við sínar skuldbindingar fellst kjarni icesave málsins í því að uppi er ágreiningur um það í hverju þessar skuldbindingar felast það er rakið í greinargerðinni hvaða sjónarmið fræðimenn hafa sett fram í því sambandi þar er meðal annars vísað til skrifa lárusar blöndal hæstaréttarlögmanns og stefáns más stefánssonar prófessors við lagadeild háskóla íslands álits breskra lögfræðinga skýrslu seðlabanka frakklands sem unnin var af hálfu jean claude trichet þar er vísað til álits framkvæmdastjórnar evrópusambandsins frá tvö þúsund og átta afstöðu fjármálaráðherra hollands og vikið að ýmsum öðrum álitamálum eins og til dæmis því hvort það samræmist fertugasti stjórnarskrárinnar og sé yfirleitt heimilt að samþykkja að óbreyttu lög um ríkisábyrgð á skuldum einkafyrirtækis í þessu tilviki landsbanka íslands h f í tillögunni er það rakið hvernig icesave lögin voru samþykkt hér á alþingi hinn annan september tvö þúsund og níu ásamt viðaukasamningunum og farið yfir synjun forseta íslands og örlög þessara laga í þjóðaratkvæðagreiðslu sem boðað var til í framhaldinu ég vil líka nefna það að í greinargerð með frumvarpinu er ítarlega farið yfir það hvernig rannsóknarnefnd páls hreinssonar fjallar um icesave málið sú umfjöllun er eins og áður segir meginástæða þess að þessi tillaga er lögð fram hún kallar á það að fram fari sérstök rannsókn á málinu ég vek líka athygli á sautjánda kafla greinargerðarinnar þar sem fram kemur og er leitt fram að ríkisstjórnina skorti umboð á sínum tíma til þess að undirrita icesave samningana og þess bera merki meðal annars ummæli sem háttvirtur þingmaður lilja mósesdóttir lét falla í ræðu hér á alþingi og sömuleiðis í fjölmiðlum að lokum vil ég segja það frú forseti að hinn tuttugasta og áttunda september síðastliðinn samþykkti meiri hluti alþingismanna þingsályktun með þrjátíu og þremur atkvæðum gegn þrjátíu að höfða skyldi sakamál á hendur geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra fyrir landsdómi landsdómur verður kallaður saman núna í fyrsta skipti í sögunni þar verður réttað yfir fyrrverandi forsætisráðherra lýðveldisins sú ákvörðun meiri hluta alþingismanna að draga fyrrverandi forsætisráðherra fyrir landsdóm og krefjast refsingar yfir honum þar vegna embættisfærslna hans í tengslum við icesave málið fyrir hrun bankakerfisins leiðir til þess að mati flutningsmanna að nauðsynlegt sé að ganga þá leið sem nú hefur verið mörkuð á enda þannig að tryggt verði að eitt verði látið yfir alla ganga það verður að okkar mati einungis gert með því að efnt verði til rannsóknar á embættisfærslum og ákvörðunum og samskiptum íslenskra stjórnvalda við bresk og hollensk stjórnvöld eftir hrun bankakerfisins þannig að hægt verði að leggja mat á það hvort einstakir ráðherrar eða embættismenn á þeirra vegum hafi fylgt þeim lagareglum sem um störf þeirra gilda brotið starfsskyldur sínar eða gerst sekir um mistök eða vanrækslu í hagsmunagæslu sinni fyrir íslenska ríkið og íslensku þjóðina virðulegi forseti ég legg til að umræðu þessari